Ja, hvala za besedo. Jaz mislim, da mi nimamo samo problema z nesankcioniranjem sovražnega govora, problem imamo z odkritim državnim podpiranjem sovražnega govora. Medij, o katerem govorimo, je podprt s strani vašega ministrstva. Medij, o katerem govorimo, se pravi, Nova štiriindvajset, je podprt s strani številnih podjetij v delni ali pa večinski državni lasti in ta medij ni sovražen od včeraj, ta medij je že ves časv pač tračaril, blatil vse okrog sebe, širil polresnice, neresnice, razdvajal javnost in tako naprej. In jaz ne razumem, kakšna je to strokovna komisija, ki po merilih, kot so kakovost, izvirnost, komunikativnost, aktualnost avtorske objave, te to je bilo največ vredno, štiriinštirideset točk, lahko takemu mediju pripiše, da je pač primeren za sofinanciranje ali pa za državno podporo. Tudi zanima me, gospod minister, kje lahko vidimo ta točkovnik, ker jaz sem iskal po internetu, pa niso dostopni točkovniki, da bi videl, kako točno in zakaj se je komisija na tem primeru tako odločila. Sicer pa me zanima, in to je dopolnitev vprašanja, glede na to, kar ste povedali, ne, se pravi, da ste tudi vi za ostrejše postopanje proti sovražnemu govoru, in da je komisija tukaj eklatantno ravnala proti, vaši, bom rekel, politični presoji. Ali ste to komisijo razrešili oziroma jo nameravate razrešiti? Hvala.